Gospodine predsjedniče, kriza u Ukrajini pokrenuta je opravdanim protestima protiv beskrupuloznog diktatora i njegove sklonosti sličnim istočnim diktatorima. S druge strane, grube riječi, dobrim dijelom prazna obećanja Europske unije pridonijeli su dizanju temperature. Pred par mjeseci sam u ovom Parlamentu rekao da svaka gruba i prazna riječ košta.

Nedorečene poruke i poruke iza kojih čvrsto ne stojimo mogu samo doprinijeti daljnjoj eskalaciji krize i sukoba. Završni račun doći će na naplatu, prije svega građanima Ukrajine, ali i svima nama. Par pitanja treba pojednostaviti i raščistiti do kraja Europska unija priča, i danas smo to čuli, o ozbiljnim sankcijama, a provode se nježna ograničenja prekogranične suradnje. Trebalo bi čuti i jasan stav zemalja članica jer one su te koje će provoditi eventualne sankcije.

Postoje li računica i čvrsta volja da se sankcije provedu do kraja?

Ukrajinski građani, svi bez izuzetka, trebaju imati mogućnost izjasniti se o budućnosti svoje zemlje. S druge strane, Rusija ima svoje baze u Ukrajini, prvenstveno na Krimu.

Da li je moguća situacija u kojoj zemlje članice Europske unije imaju na svom tlu ruske baze?

I možda je odgovor na ovo pitanje jedno od rješenja krize.